Paní předsedající, je to už několikátá rezoluce, která se týká Malediv, a myslím si, že ta situace se opravdu z toho, co dneska víme, vůbec nezlepšila, ba naopak se zhoršila. Proto jsem velice rád, že jsme se shodli na této rezoluci napříč politickými stranami a napříč politickými proudy v Evropském parlamentu. Doteď se Evropská unie, myslím, snažila o konstruktivní dialog s představiteli Malediv, i když říkala, co je špatně a co špatně není.

Je třeba se podívat na to, že lidskoprávní i politická situace v zemi se neustále zhoršuje, že dochází k omezování lidských práv a svobod, rozšiřování pravomocí prezidenta, polarizaci justice.